hæstvirtur forseti ég verð nú að segja að mér finnst þessi dagskrártillaga og umræða hér vera fordæmalítill ekki fordæmalaus leikaraskapur auðvitað er það svo að ef þingmenn vilja taka mál upp þá er sérstök umræða einn vettvangurinn til að gera það en það eru fjölmargar aðrar leiðir til að taka mál á dagskrá og ef ekki næst um það samkomulag milli viðkomandi ráðherra og þingmanns um það hvernig beri að haga sérstakri umræðu þá eru ótal aðrar aðferðir til að taka þau mál eftir atvikum verðtryggingu eða hvað annað á dagskrá hér í þinginu fyrirspurnir munnlegar skriflegar óundirbúnar fjöldamargar aðrar leiðir flutningur þingmála og þess háttar þannig að ég sé ekki hvert vandamálið er og ég verð að segja það að ég velti því fyrir mér hvort tillöguflutningur af þessu tagi núna þjóni einhverjum tilgangi í